að vera kominn hér aftur í miðju hringiðunnar á alþingi íslendinga og verða vitni að því hvað umræðuhefðin hér breytist lítið frá mánuði til mánaðar og ári frá árs þessi umræða hefur verið með hefðbundnu sniði að stjórnarliðar halda hér fram í ræðum sínum hálfsannleik í flestum atriðum og þeir fulltrúar stjórnarandstöðunnar sem hafa talað eru að mínu mati ósanngjarnir að mörgu leyti í gagnrýni sinni svona hefur þetta víst verið og verður væntanlega áfram mig langar að hefja mál mitt á því að tæpa á þessum atvinnuleysistölum það sem hæstvirtur fjármálaráðherra gleymir og forsætisráðherra líka er að hér hafa þúsundir manna flutt úr landi

og það er ein af sorglegri afleiðingum þess hér er fjöldi fólks sem hefur horft á eftir börnum sínum og barnabörnum til útlanda í vinnu þau hafa flust erlendis það er ekki eins og þau séu að skreppa í fjögur ár í nám og ætla svo að koma aftur og hér er líka í auknum mæli mjög auknum mæli fólk að flytja úr landi sem skuldar ekki mikið og hefur atvinnu þetta er alvarlegt mál og þessum atriðum þarf ríkisstjórnin að fara að sinna með því að reyna að koma hér á stefnu í atvinnumálum og efnahagsmálum sem gerir ísland áhugavert til að búa í atvinnuleysi hefur vissulega minnkað eitthvað en það er meðal annars vegna þess að brottflutningur hefur verið mikill það er heldur ekki hægt að miða við einhverjar hámarkstölur sem verða hér akkúrat á ári hrunsins því kreppur eru yfirleitt þannig að þær eru mjög djúpar í upphafi

hér verða menn að horfa á á að fjárfesting á hefðbundinn máta mun ekki duga til þess að koma íslandi upp úr þessari djúpu kreppu það er ekki hægt að sitja hér og rífast og bíða eftir álverum árum saman og halda því fram að álver í helguvík muni skapa fjögur þúsund störf það er bara verið að drepa umræðunni á dreif það sem ríkisstjórninni ber að gera er að koma hér á fót atvinnustefnu og efnahagsstefnu sem er umgjörð um atvinnulífið í landinu en ekki framkvæmt hér leyfi ég mér að vísa til átaksins allir vinna ég hef sjálfur nýtt mér þessa úrlausn í sumar ég get fullyrt það að það hefur umtalsverð áhrif á það að auka atvinnu iðnaðarmanna og að auka vöxt í hagkerfinu þetta er mjög sniðugt atriði og skilar sér með því að fólk fer út í miklu miklu meiri framkvæmdir og viðameiri heldur en það mundi annars gera vegna þess að hér kemur til umtalsverð og ég leyfi mér að endurtaka það orð umtalsverð endurgreiðsla á fjárútlátum fólks sem gerir heimilunum einfaldlega kleift að nota þá fjármuni í frekari einkaneyslu þetta mál tel ég að sé brýnt að verði framlengt og kynnt frekar þetta er af hinu góða margt annað er ekki eins gott en það ber að telja allt fram hér var djúp kreppa og hefðbundnar aðferðir munu ekki duga til hefðbundnar aðferðir niðurskurðar og skattahækkana þó þær virki að einhverju leyti munu ekki nægja peningamálastefna seðlabankans gengur einnig í þá átt að drepa hér niður atvinnu lífið verðtryggingin mun áfram halda öllum heimilum í landinu öllum heimilum í landinu í skuldakreppu næstu áratugi hér mun verða verðbólga vegna þess að við búum við ónýtan gjaldmiðil það er ekki hægt að tala hér um að gjaldmiðillinn sé stöðugur gjaldmiðillinn er einfaldlega í höftum og allt tal um stöðugleika gjaldmiðilsins er algerlega ómarktækt það verður að fara að huga að því að skuldir heimilanna gera ekkert annað en að aukast og hundrað og tíu prósenta leiðin er nú þegar orðin hundrað og fimmtán til hundrað tuttugu prósent hjá þeim sem fóru í hana fyrst þannig mun það kerfi virka áfram næstu árin hvað á þá að gera á fólk að fara aftur og aftur og aftur og aftur í hundrað og tíu prósenta leiðina eina leiðin fyrir ísland til að komast út úr þessari djúpu kreppu frú forseti er að hér verði hægt að örva einkaneyslu með umtalsverðum hætti að gera öllum heimilum í landinu kleift að nýta það fé sem þau fá í tekjur til þess að örva hagkerfið með neyslu slíkt verður eingöngu gert með því að helst lækka skatta en eins og margoft hefur komið fram árum saman með róttækri niðurfærslu á skuldum heimilanna þar sem þær vísitöluhækkanir sem eru algjörlega siðlausar og hafa átt sér hér stað síðan í hruninu verði færðar til baka hér setja lífeyrissjóðirnir sig upp á móti því og það er tekið mark á því lífeyrissjóðirnir hafa fengið yfir hundrað fimmtíu milljarðar í verðbætur vegna verðtryggingar frá hruni þetta eru fjármunir sem þeir gerðu aldrei ráð fyrir að fá í fjárfestingum sínum í upphafi þannig að þeir munu ekki hafa áhrif á upphaflegar áætlanir lífeyrissjóðanna en þeir munu vissulega hafa áhrif á núverandi stöðu þeirra ef þetta verður fært til baka vegna þess að þeir fjárfestu eins og algjörir bjánar í hruninu jafnt og aðrir en skuldir heimilanna og heimilin eiga ekki að gjalda beint fyrir það hér er líka brýnt að afnema þrjú og hálft prósent lágmarksávöxtunarkröfu lífeyrissjóða þessi þrjú og hálft prósent setja gólf undir allt vaxtastig í landinu það verður aldrei hægt að bjóða hér upp á lán á einhverjum viðunandi kjörum á meðan lífeyrissjóðirnir ráða ferðinni með þessu þetta er ekkert í umræðunni og það er ekkert verið að athuga þetta afnám verðtryggingar er einfaldlega bráðnauðsynlegt fyrir öll heimili í landinu og fyrir hagkerfið í heild ekki síst vegna þess að það tryggir jafna áhættu lántaka og lánveitenda

einfaldlega nauðsynlegt þú getur ekki afnumið áhættu annars aðilans algerlega í viðskiptum þá ertu ekki lengur með fúnkerandi markaðshagkerfi gjaldeyrishöftin við búum enn þá við þau afnám þeirra og framtíðarhorfur þess eru ekki beysnar hér stefnir seðlabankinn hraðbyri í það að fara beinlínis inn í sama kerfi og var hér fyrir hrun með fljótandi örmynt í litlu hagkerfi það fyrirkomulag mun ekki ganga upp við höfum brennt okkur á því og allt það sem seðlabankinn segir um þessi svokölluðu þjóðhagsvarúðartæki sem munu hjálpa þeim gefa bara einfaldlega til kynna að þeir séu að grípa í hálmstrá það sem gerist hér einfaldlega er að það kemur hér verðbólgumæling öll fyrirtæki í landinu líta á hana og hækka verðskrár sínar í samræmi við það nánast umsvifalaust þannig að allt verðlag hækkar og verðbólgan heldur áfram þetta bítur allt í skottið á sér við ættum að hafa lært af reynslunni núna síðan nítján hundruð áttatíu hér verður að fara af stað umræða um nýjan gjaldmiðil hér verður af fara af stað umræða um það hvort hægt sé að taka upp erlendan gjaldmiðil beint eða nýja krónu með öðrum

þetta er bráðnauðsynlegt það er ekki boðlegt

eins og staðan er í dag er meira að segja beinlínis ólíklegt að evran verði hér nokkurn tímann tekin upp í samvinnu við evrópusambandið ég verð að viðurkenna það að mér fannst málflutningur formanns sjálfstæðisflokksins um efnahagsmál ótrúlegur sá flokkur hefur ekki boðið upp á neitt annað heldur en gömlu aðferðirnar sem brugðust og að þær skulu endurteknar þessi síendurtekna þenslupólitík að hér skuli rokið af stað og allt sett í botn og keyrt áfram í nafni hagvaxtar sem hrynur svo reglulega með reglulegu millibili við þurfum að fara að hugsa hér öðruvísi um efnahagsmálin við þurfum að fara að huga að jafnari hagvexti og stöðugleika til langs tíma en ekki með skammtímasjónarmið að leiðarljósi við búum líka við þá stöðu hér á íslandi að kreppan og efnahagsvandi er mjög vaxandi á heimsvísu sem getur hugsanlega haft mjög slæm og mjög alvarleg áhrif það er nærri því fimmtíu prósent atvinnuleysi á spáni hjá aldurshópnum undir þrjátíu ára nærri því fimmtíu prósent atvinnuleysi slíkt atvinnuleysi er ekki eingöngu slæmt fyrir hagkerfi landa heldur er þetta algjör púðurtunna hvað varðar stjórnmál og samfélagsmál þannig mun þetta verða um allan heim íslendingar verða bara einfaldlega að vara sig á því að hér í umhverfi nágrannalandanna munu alls konar pólitísk öfgaöfl og pólitískar hræringar hugsanlega fara af stað sem geta haft slæm áhrif á allt okkar efnahagsumhverfi þessu þarf einfaldlega að veita meiri athygli hér hafa verið deilur um stjórn fiskveiða og hér er engin sátt um það mál fiskveiðistjórnarkerfið er einfaldlega eitt þeirra mála sem alþingi íslendinga er ókleift að leysa og mun verða ókleift að leysa því höfum við hér lagt fram þingsályktunartillögu í hreyfingunni um það að þau frumvörp sem nú eru í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd frumvarp ríkisstjórnarinnar og frumvarp hreyfingarinnar fari einfaldlega beint í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þjóðin sker úr um hvora aðferðina hún vill viðhafa það er hreinlegast og einfaldast því við vitum það að annars fer allur tími þingsins fara í það að karpa um þessi tvö mál alla vega fram að næstu kosningum og tíma þingsins er kannski betur varið í eitthvað annað en árangurslaust karp ég leyfi mér líka að vitna til þess hvað varðar atvinnuuppbyggingu að hreyfingin lagði hér fram frumvarp um allur afli á íslandsmiðum færi á innlenda uppboðsmarkaði til þess að íslensk fyrirtæki og fiskverkun gæti þá einfaldlega boðið í þann afla og búið til störf því var hafnað af meiri hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og í rauninni af öllum nefndarmönnum í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd algjörlega án málefnalegs rökstuðnings algjörlega án alls rökstuðnings þetta segir meira en þarf að segja um hvar áherslur manna liggja alla vega þegar þær eru óopinberar síðasta og alvarlegasta vandamálið kannski eru þær gríðarlegu skuldir sem ríkissjóður býr við þar sem bráðum verða hátt í tuttugu prósent af tekjum ríkissjóðs sem fara í vaxtagreiðslur eingöngu þetta er fáheyrt hlutfall og þessu verður með einhverjum hætti að taka á það að menn skuli svo hæla sér fyrir það að vera að taka hér lán á alþjóðamarkaði á góðum kjörum er hálfsannleikur því það lán er tekið með ábyrgð alþjóðagjaldeyrissjóðsins lánveitendur vita það